Reformarea directivei privind instituirea spațiului feroviar unic european consolidează și clarifică cerințele directivelor anterioare. Salut obligația statelor membre de a adopta strategii naționale de dezvoltare a infrastructurii feroviare pe perioade de cel puțin șapte ani.

Condițiile de acces la infrastructura feroviară nu trebuie să conducă la imposibilitatea călătorilor de a primi informații și de a cumpăra un bilet pentru ajunge de la o localitate la alta, indiferent de câți operatori furnizează servicii de transport feroviar de călători între cele două localități. Consider că separarea furnizării de servicii de transport feroviar de administrarea infrastructurii feroviare nu trebuie să aibă consecințe negative asupra condițiilor sociale și de muncă din acest sector.